Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik, spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi. Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti podpirava spremembo zakona, saj gasilci gasijo in rešujejo osebe iz gorečega poslopja, pomagajo ljudem ob poplavah, rešujejo ponesrečence iz razbitin avtomobilov v prometni nesreči, skratka, gasilci vedno požrtvovalno opravljajo svoje delo. Zato si poleg spoštovanja zaslužijo tudi primeren položaj v skupnosti. Za razliko od ostalih uniformiranih poklicev, ki dodatek za stalnost prejemajo po petih letih svojega dela, poklicni gasilci ta dodatek prejmejo šele po desetletju svojega dela. Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti zato pozdravljamo namero vlade, da izpolni zavezo iz stavkovnega sporazuma iz januarja dva tisoč osemnajst, ter s predlagano rešitvijo izenači izplačilo dodatka za stalnost z drugimi primerljivimi poklici. Ob tem pa hkrati pričakujemo, da bo novela Zakona o gasilstvu, ki je v javni razpravi do konca aprila, res povečala usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva . Gasilci , tako poklicni, kakor tudi prostovoljni, si vsekakor zaslužijo, zaradi zgoraj navedenega, vse spoštovanje in primerno ovrednotenje svojega dela. Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti bova zakona podprla, hkrati izražava upanje, da je to šele prvi korak pri rešitvi problematike, ki se nanaša na to tematiko, saj gasilci od vlade in državnega zbora to pričakujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s ...